Señora Presidenta, señora Alta Representante Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, señor Brok, por este informe sobre el estado de la política exterior y de seguridad común, que es indisociable del momento que está viviendo la Unión Europea en lo que se refiere a la crisis de la deuda, a la crisis del euro y a la crisis del proyecto de construcción europea. Señora Ashton, podemos ser el primer bloque importador mundial de bienes y servicios, podemos ser el principal bloque exportador mundial de bienes y servicios, podemos ser el primer donante de ayuda humanitaria, triplicando la ayuda que conceden los Estados Unidos, pero ¿qué credibilidad tenemos en la escena internacional, a pesar de sus esfuerzos y a pesar de los nuestros, si no somos capaces de resolver con diligencia y eficacia los problemas internos? El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior y la nueva política exterior y de seguridad común han nacido en el momento más complicado y en la crisis más profunda que está viviendo la Unión Europea desde su fundación. Y es evidente que si queremos tener una política exterior y de seguridad común que sea coherente, que sea visible y que sea eficaz, tenemos que intentar dar respuestas a los interrogantes que nos planteaba Elmar Brok en su introducción. ¿Cómo defender los derechos humanos en una comunidad internacional que considera nuestra Carta de Derechos Humanos como una visión occidental del mundo? ¿Cómo conciliar el principio de soberanía e integridad territorial de los Estados, que prevé la Carta de las Naciones Unidas, con el principio de la responsabilidad de proteger para evitar crisis como la de Siria, que usted nos decía, señora Ashton, que le escandalizaba? ¿Cómo identificar nuevos socios de forma acorde con nuestra visión del mundo y cómo trabajar con ellos y cómo acometer los desafíos que nos plantea la política de vecindad, septentrional y meridional? Tarea difícil, señora Ashton, insisto, para resolver nuestros problemas fuera, y esta no es una responsabilidad solamente suya